Jak pan komisarz dobrze wie, kwestia ta jest szczególnie ważna dla moich kolegów z Komisji IMCO i JURI. Grupa PPE zawsze była przekonana, że rynek wewnętrzny powstał z myślą o usuwaniu barier pomiędzy państwami członkowskimi i stawiamy sobie za cel walkę o dalsze usuwanie tych barier. Takiemu też celowi przyświecało powołanie do życia wspólnotowego znaku towarowego. Zaletą tego systemu jest między innymi zagwarantowanie przedsiębiorstwom jednolitej ochrony na całym terytorium Unii.

Z zadowoleniem przyjmuję zatem pana deklarację, iż zdaniem Komisji decyzje te pozostają w sprzeczności z zasadami, na których zbudowany jest wspólny rynek. Moja grupa polityczna będzie przyglądała się dalszemu rozwojowi sytuacji i będzie wspierała działania, które uwzględniają podejście wspólnotowe i służą interesom przedsiębiorstw. I na koniec chciałabym zapytać pana komisarza, jakie są opcje, jeśli jurysdykcja państw członkowskich nie będzie podzielała podejścia, które prezentuje Komisja. Czy pana zdaniem niezbędna może okazać się w celu wyjaśnienia sytuacji rewizja rozporządzenia Rady dotyczącego wspólnego znaku towarowego oraz dyrektywy w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych?